Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, très honnêtement, je ne connais pas beaucoup de parlements dans le monde où l'on peut avoir sur ces sujets, aujourd'hui, un débat de cette qualité. Au delà de nos différences partisanes, nous avons tous partagé, en gros, les mêmes interrogations, les mêmes sentiments, les mêmes volontés, les mêmes souhaits. Au fond, je retiens une chose. Dans cette évolution cette évolution qui va durer, je n'ai pas peur de le dire, des années, voire des décennies, je retiens que ce que partage l'ensemble de votre parlement, et avec lui la Commission, c'est la place de l'homme, la place de l'humain, le respect de nos valeurs, le respect de ce que nous sommes, l'intégrité de nos décisions, la compréhension par rapport aux phénomènes qui nous entourent, l'intelligence des situations que se passe t il?

Est ce que je peux encore me retourner contre une instance qui aura pris une décision qui ne me convient pas? Toutes ces questions, Mesdames et Messieurs les parlementaires, sont effectivement portées dans ce livre blanc. Je le redis, on l'appelle le livre blanc sur l'intelligence artificielle, mais ce n'est que le début de notre réflexion sur ce que moi même j'ai appelé la réflexion, la structuration d'un nouvel espace dans lequel nous travaillons désormais, dans lequel nous nous formons, dans lequel nous nous distrayons, dans lequel nous échangeons, qui est l'espace informationnel. Il se superpose, au fond, aux trois autres espaces qui ont progressivement contribué à former ce que nous sommes aujourd'hui, à organiser aussi notre vie en société l'espace territorial, d'abord, évidemment, puis, avec les conquêtes, l'espace maritime et l'espace aérien.

Alors oui, l'intelligence artificielle est l'un des premiers éléments. Je partage un deuxième constat, que vous partagez toutes et tous, et qui me réjouit parce que c'était un combat que j'ai mené aussi moi même. À travers les applications que nous allons avoir à gérer, qui vont façonner un peu nos décisions et notre vie, les applications d'intelligence artificielle, ou, comme vous l'avez qualifié vous même, Madame la Présidente, de prise de décisions automatisées, il y a des données. Cela aussi, nous le partageons tous pas de données, pas d'intelligence artificielle.

c'est ce qui nous permet de travailler, avec cette relation intime entre une modélisation de notre environnement sous forme encore de 1 et de 0 et, précisément, les décisions qu'on est prêt à prendre. Mais derrière cela, il y a évidemment des données cela a été évoqué, du reste, par certaines d'entre vous, avec la parabole ou la métaphore du loup et du chien dans la forêt.

Vous vouliez évidemment dire que, lorsqu'on prend des données qui caractérisent un animal dans son environnement naturel, si l'on prend le même animal dans un autre environnement, évidemment, vous allez avoir des différences quant à l'application issue de l'algorithme et donc du processus de ce qu'on appelle phase apprenante, machine learning qui va intégrer toutes ces données. Oui, les données sont essentielles, et c'est aussi le combat que nous voulons mener à la Commission, avec vous, pour définir comment caractériser ces données et nos données européennes.

Je ne crois pas que nous sommes en retard en matière de technologie. Mais en tout cas, ce virage là, de ces données là, il ne faut pas le rater.

les données qui vont être issues évidemment du monde de la santé tellement important pour nous tous du transport...

Donc, évidemment, il ne faut pas rater cette vague. Cette vague là, c'est précisément tout ce que nous voulons faire à la Commission. Plusieurs éléments d'abord, évidemment, ne pas trop réguler à la sortie. C'est trop tôt. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, une exploitation spécifique de ces données, demain on parlera encore d'autre chose. En revanche, il faudra être attentifs à ce que tout ce qui sort soit totalement compatible avec nos valeurs et donne la liberté aux citoyens de choisir. Souvenez vous bien de ce que je viens de dire choisir. La liberté du choix. Ne pas être prisonnier d'un algorithme, d'un système, d'un gestionnaire de données, d'une plateforme. Avoir la possibilité de maintenir ce choix, c'est une valeur fondamentale dans le monde de l'information. Il faut y travailler. Avoir la possibilité de trouver, dans ces solutions, ce à quoi nous sommes attachés. Enfin, évidemment, avoir la possibilité de le faire en toute sécurité sécurité juridique bien sûr, sécurité éthique, mais aussi sécurité de l'information, cybersécurité.

À travers la réflexion que nous vous proposons, il y aura aussi une réflexion sur les infrastructures. Il faut des infrastructures qui permettent de stocker ces données, de loger les applications des applications sélectives, des applications intelligentes. Il faut également avoir la maîtrise de nos systèmes d'information, des supercalculateurs, des machines apprenantes qui vont entraîner, mois après mois, ces données. Il faut avoir aussi la capacité de nous projeter dans les technologies de demain pour maintenir cette souveraineté et maintenir ce qui fait notre différence, c'est à dire la capacité de choisir, tout au long de la chaîne, ce qui va de plus en plus conditionner une partie de notre vie, tout en étant extraordinairement attentifs